Ha kicsit a számok nyelvén másképpen fogalmazom meg, akkor olyan fantasztikus képessége van az Európai Parlamentnek, hogy percenként mintegy 1 milliárd eurónyi, az Európai Unió költségvetésében, különböző ügynökségek költségvetésében felhasznált forrás ellenőrzését tudja elvégezni Azt gondolom, hogy ha ilyen fantasztikus képességünk van, akkor ezt a testületet kéne valamifajta

Talán méltatlan ez a szűkre szabott idő ilyen terjedelmes kérdés megtárgyalására. Ami a kohéziós politika kérdését illeti, a kohéziós politika területén a megelőző programozási időszakhoz képest csökkent a hibaarány. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a zárszámadásokat követően mintegy furkósbotként szokták mindig a kohéziós politikával szemben megfogalmazni a hibaarány kérdését. A kohéziós politika területén a hibaarány elsősorban a közbeszerzési szabályok, illetve a támogatási jogosultságok figyelmen kívül hagyásából fakad. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen aláhúzza az egyszerűsítésnek a szükségességét.